jednotnú reprezentáciu revolučných síl z ulice. Vyhnať diktátora je jedna vec a realizovať demokratický režim je vecou druhou.

Tu je niekde priestor, kde by Európska únia mala pomôcť. Možno, že je to dôležitejšie ako finančné a iné veci.

Kto si v túto chvíľu sadne za stôl a bude reálne diskutovať s armádnym vedením? Kto pôjde reálne do volieb ako reprezentant týchto demokratických síl? Táto otázka nie je rozhodnutá a tu niekde by Európska únia mohla pomôcť.